Traktat europejski przeszedł dwie ogromne przemiany. Euro w tym czasie stało się wspólną walutą wielu krajów w Europie. Nastąpiło również największe rozszerzenie Unii Europejskiej w historii. Wspólne wartości obywateli Unii Europejskiej i Kanady dały siłę i wzmocniły podstawy wzajemnej współpracy, której zakres poszedł dużo dalej, niż przewidywał pierwotny projekt. Pojawiły się projekty z dziedziny prawa własności, prawa konkurencji i zamówień rządowych. Nie wszystkie nowe płaszczyzny udało się w międzyczasie uregulować, ale jak widać trwają dalsze prace w celu zapewnienia pełnego wdrożenia istniejących już umów. Uważam więc, że potrzeba nowego tchnienia, świeżego powietrza jak widzę, niezbędnych kroków do podjęcia w stosunkach gospodarczych pomiędzy Unią Europejską i Kanadą w obecnym stuleciu. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję postęp dotychczasowych prac w tym zakresie, w zakresie ruchu bezwizowego równego dla obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej. Oczywiście pamiętam, iż nie wszyscy obywatele Unii są traktowani jednakowo. Wyjaśnienia strony kanadyjskiej wydają się być jedynie przeciąganiem czasu zamiast podjęcia jednoznacznej decyzji.

Uważam, iż negocjowane porozumienie gospodarczo handlowe pomiędzy Unią i Kanadą musi zawierać rozwiązania nie tylko z zakresu gospodarki, ale również regulujące sprawy obywatelskie. Jeżeli pozwolimy na nierówne traktowanie obywateli poszczególnych państw Unii Europejskiej, to przyznamy, iż wspólna polityka zagraniczna, która obejmuje również sprawy wizowe, nie istnieje i najlepiej zrezygnujmy z wydawania na nią dużych kwot.